Aber einige Kollegen, die darauf hingewiesen haben, haben schon Recht Es gibt auch in der Wissenschaft zunehmend neue Stimmen, und ich würde mir wünschen, dass wir auch über diese Stimmen fair miteinander streiten.

Und es gibt einen Auftrag an alle hier im Parlament, sich um das Wohl der Menschen in der Europäischen Union zu kümmern, und zwar in allen Facetten.

Das ist nicht das einzige Kriterium, aber es ist auch ein Kriterium, und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir versuchen, Absprachen zu treffen, die wirklich möglichst konkret sind. Das bedeutet dann auch, fair zu sein und dass die anderen Industrieländer sich beteiligen, damit es nicht nur ein europäisches Projekt

Also Realismus und konkretes Handeln, dann kommt man in der Sache wahrscheinlich weiter.